Aber ich möchte nach den Terrorakten in Brüssel auch zum Ausdruck bringen, dass wir verstärkt über eine neue Definition von Sicherheitspolitik nachdenken müssen.

Der Islamische Staat führt einen Landkrieg in Syrien und in Irak, er führt einen Wirtschafts und Terrorkrieg in Nordafrika, in Tourismusbezirken, um die Wirtschaft lahmzulegen, um haben zu können von arbeitslosen jungen Leuten, und er führt einen Terrorkrieg in Europa.

Und ich glaube, diese Einheitlichkeit der Antwort darauf die Zusammenarbeit zwischen Innen und Außenpolitik, aber auch, wenn wir über Afrikapolitik reden, der Außen und Entwicklungspolitik ich glaube, dies müssen wir in einer größeren Dimension betrachten, weil es auch wegen der Herausforderungen heute anders zu betrachten ist, als das in der Vergangenheit der Fall war. Dazu gehört natürlich insbesondere auch eine Stärkung unserer Nachbarschaft und die Kooperation aus Gründen des Friedens des Friedens, den Sie richtig angesprochen haben, in Syrien und Irak, aber auch des Friedens in der Ukraine. Das heißt, wir müssen in all diesen Fällen deutlich machen, dass wir auf der Seite derjenigen stehen, die einen Frieden schaffen wollen, und dass wir unseren Einfluss möglich machen sollten, dies zu tun.

Kolleginnen und Kollegen! Ich muss auch sehen, dass wir in der entscheidenden Frage des Waffenstillstandes in Syrien gesehen haben, dass das die Russen und die Amerikaner erst einmal allein gemacht haben.

wie wir eine verstärkte Sicherheits und Verteidigungspolitik auch auf europäischer Ebene aufbauen können, die notwendigen Synergieeffekte schaffen, um auf diese Art und Weise auch hier Stärkeres vorweisen zu können.

Aber ich glaube, wir müssen uns auch ernsthaft darüber unterhalten, welche Rolle Europa in einer multipolaren Welt spielt. Da haben wir uns, glaube ich, unsere eigene Definition an dieser Stelle noch nicht ausreichend vorgenommen.